Voorzitter, mensenrechten behoren tot de kernwaarden van de EU. Dat staat in artikel 2 van het Verdrag van de Europese Unie. Maar in de praktijk worden mensenrechten nog vaak geschonden, ook door bedrijven. Het is daarom dringend noodzakelijk dat we een verdrag sluiten dat bedrijven dwingt om mensenrechten te respecteren, ook als ze over de grens opereren en zo aan nationale wetgeving kunnen ontkomen. We hebben de richtlijnen van John Ruggie, maar die zijn niet bindend. Daarom is een wereldwijd VN verdrag noodzakelijk. De Europese Commissie lijkt zich niet te realiseren dat ze geen partij is in dit proces. Het is een VN verdrag tussen landen. De beste rol die de Commissie in dit verband zou kunnen spelen is het ondersteunen van de lidstaten en hen aanmoedigen om zich uit te spreken voor een bindend verdrag.